Am văzut acțiuni și declarații prin care este stigmatizat un grup etnic. Am văzut și declarații care creează o imagine negativă asupra unui stat sau a unui popor, ceea ce este contrar spiritului și principiilor europene, și care creează atitudini populiste și xenofobe, ce subminează principiile Uniunii. Nu putem admite folosirea prejudecăților împotriva romilor în scopuri politice nu putem accepta în Uniunea Europeană existența cetățenilor de prim rang și cetățenilor de mâna a doua. Coordonarea la nivelul Uniunii Europene trebuie să aibă ca scop îmbunătățirea situației romilor, și nu limitarea drepturilor cetățenilor. Cei 12 milioane de romi, țigani, călători, gitani cum se numesc în țările de origine sunt o problemă comună, care are nevoie de soluții comune și consider inacceptabilă orice conexiune între problematica romă și aspecte legate de aderarea sau viza Schengen pentru România și Bulgaria.